Monsieur Riquet, il est un principe en gestion quand on supprime à une entreprise les possibilités de gagner de l'argent, quand on lui enlève les parcelles d'activité où elle fait une masse financière supérieure à l'activité globale, on la met en difficulté.

Et tous les petits transports sont annulés parce qu'on veut laisser au contribuable le soin d'assumer.